Meine Frage richtet sich an beide Kommissare zu den Strukturfonds und zum ESF.

Können Sie vielleicht Gründe nennen, warum Sie an dieser Stelle diese Prozente vorgeben und warum Sie diese neuen Schwerpunkte setzen?